forseti ég þakka bara háttvirtum þingmanni hans málefnalega í þetta mál

það hefði þurft að færa þá inn handvirkt það hefði ekki verið hægt að skanna þá rafrænt eins og gert var en það hefði verið öruggari framkvæmd við sjáum það núna eftir á en það er auðvelt að vera vitur eftir á sambærileg framkvæmd hefur verið gerði í öðrum löndum þannig að við töldum að þetta væri fær leið og sérfræðingar bentu til þess það er á endanum okkar sem berum ábyrgðina á málinu að leysa það það er sameiginlegt verkefni þingsins að mínu viti og í það eigum við að ráðast